enn fremur vill forseti geta þess að hann hyggst aðeins taka eitt mál til umræðu á þessum fundi það er þrettánda mál sveitarstjórnarlög loks